Je crois que, sur le principe, nous sommes à peu près tous d'accord dans cet hémicycle pour soutenir cette aspiration légitime. J'irai même jusqu'à dire que je peux comprendre le jusqu'auboutisme de Mahmoud Abbas qui, en forçant la porte du Conseil de sécurité, met au pied du mur et embarrasse les parrains du processus de paix les États Unis, le Quartet et l'Union européenne, avec une demande maximaliste mais quasiment inéluctable face à l'enlisement des négociations, plutôt qu'à un statu quo, et à la frilosité pour user d'un euphémisme du gouvernement israélien actuel. Cela étant dit, je reste viscéralement convaincue qu'après soixante années de conflit, il n'y a pas aujourd'hui de raccourci à la paix, que celle ci doit être négociée entre ceux là même qui, depuis si longtemps aujourd'hui, se disputent la même terre. Il y a dix ans, le ministre israélien de l'éducation proposait que les poèmes de Mahmoud Darwich soient inclus dans le programme scolaire israélien pour que demain, voire aujourd'hui déjà, chacun voie les choses avec les yeux de l'autre. C'est à eux qu'il appartient maintenant de se partager leur terre promise avec ce calendrier et cette urgence de la fenêtre d'opportunité que nous précisons au paragraphe 2 de notre